Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Slovenija je ena redkih držav brez sirotišnic. To je nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni. Da je tako, se lahko zahvalimo predvsem kvalitetno zasnovanemu in izpostavljenemu inštitutu rejništva. v Sloveniji je šeststo štirideset rejnic in rejnikov, pri katerih je nameščenih približno devetsto oziroma nekaj manj otrok, ki zaradi različnih okoliščin ne morejo živeti s svojimi starši. Otroci v rejništvu pridobijo ali ohranjajo izkušnjo družinskega življenja. Te zagotovo ne bi mogli izkusiti v institucionalnem varstvu, ne glede na vso požrtvovalnost osebja ter stroke. Varnost zavetja družine, odnosi v njej, občutja v njej, pa čeprav le rejniške in čeprav le za prehodno obdobje, so pravzaprav zelo nenadomestljivi. Pred leti sprejeti družinski zakonik je prinesel določbe, ki se posredno ali neposredno nanašajo tudi na izvajanje rejniške dejavnosti. Te določbe stopajo v veljavo že aprila letos. Za boljši prehod in bolj življenjsko izvajanje instituta rejništva je zato Ministrstvo za delo pripravilo predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, pa tudi predlog zakona o spremembah družinskega zakonika. Ena najbolj vidnih sprememb, ki jo predlagajo, je ta, da se pristojnost odločanja, o namestitvi otroka v rejništvo v celoti prenese iz centrov na iz Centrov za socialno delo na sodišča. Sodišče bo odločilo tako o namestitvi otroka v rejo, kakor tudi imenovalo rejnika. Na svojo novo vlogo, so se sodišča že pripravila in tudi usposobila. Centri za socialno delo pa bodo v samem postopku še vedno igrali zelo pomembno vlogo, predvsem s podajanjem strokovnih mnenj in pa ocen. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti določa tudi možnost vključitve v zavarovanje iz naslova rejniške dejavnosti kot poklica. Dviga se tudi višina plačila kot dela rejnine in izenačitev prispevkov k stroškom oskrbe za otroke v rejništvu in v zavodu. Predvideva tudi, da je otrok upravičen do pokojnine po pokojnem staršu. Morda najpomembnejša sprememba pa je pravzaprav ta, da predlog zakona uvaja možnost podaljšanja bivanja pri rejniku otroka, tudi po dopolnjenem osemnajstem letu starosti. V preteklosti se je namreč pokazalo, da so ti otroci dobesedno pristali na cesti ali pa so jih rejniki pri sebi obdržali tudi na lastne stroške in jim še naprej, da rečem, varovali oziroma jim nudili družinsko oporo. Težave so se pokazale pri ureditvi nadaljnjega bivanja in iskanja zaposlitve, sploh pri tistih, ki so na trgu dela vstopali po končani srednji šoli in niso imeli druge možnosti bivanja. Po novem bodo v rejniških družinah lahko bivali še eno leto po končanem srednje šolskem izobraževanju, vendar ne dlje kot do šestindvajsetega leta starosti. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti prinaša seveda tudi finančne posledice, vendar zgolj v tem delu, in sicer so na letni ravni ocenjeni na približno sedemdeset tisoč evrov, kar je pravzaprav zanemarljivo v primerjavi z učinkom, ki ga bo zakon imel na življenje teh mladih ljudi, ki jim v življenju že tako ali tako ni bilo prizaneseno. Spremembe Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, spremembam zakona bo sledila tudi sprememba družinskega zakonika. Ta pa bo uredila enotno določitev višine prispevka staršev v okviru preživljanja, seveda ko stroškom oskrbe, v primeru namestitve otroka v rejniško družino ali v zavod. Vse navedene spremembe so v korist otrok in tudi ljudi, ki za te otroke skrbijo. So v korist te družbe in korist večjega zavedanja, da je tistim najranljivejšim pred med nami potrebno življenje v kar največji meri olajšati. Zato jih bomo tudi v poslanski skupini LMŠ v celoti podprli. Hvala.